Bezradny Zachód patrzył na to wszystko i wtedy nie pomógł, czego do dzisiaj jak myślę żałujemy i my, a przede wszystkim nad czym płaczą pozbawieni ojców i dzieci obywatele Bośni i Hercegowiny. Dzisiaj wydaje się więc, że pomoc Bośni i Hercegowinie w jej aspiracjach europejskich jest spłaceniem swego rodzaju moralnego długu, jaki ma Europa wobec tego specjalnego miejsca. To miejsce bowiem jak w soczewce pokazuje problemy, ale pokazuje również szanse, które

Miejmy nadzieję, że pokojowy rozwój Bośni i Hercegowiny znajdzie swoją kontynuację, znajdzie swoje miejsce w Unii Europejskiej.